Je voudrais soulever trois questions sur la taxe sur les transactions financières.

Il y a des tabous en Europe mais je crois que nous ne ferons aucune réflexion d'ensemble sur la sortie de crise si nous ne sommes pas capables et je salue le travail fait par le commissaire Šemeta sur d'autres impôts d'affronter ce sujet sans tabous.

Je trouve que c'est une piste qui est extrêmement intéressante.

Nous voyons bien qu'il y a des évolutions récentes et dangereuses et je rejoins ce qu'a dit le collègue Ferber sur le fait qu'il faut faire une distinction entre l'action de marché qui permet d'apporter de la liquidité et des actions plus spéculatives et probablement nuisibles.

J'aimerais savoir ce que signifie mondiales. Allons nous attendre que la dernière dictature du monde ait donné son accord pour décider quelque chose dans l'Union européenne? Nous cachons nous derrière la mondialisation pour ne pas prendre nos responsabilités? Je crois que ce serait totalement déraisonnable.